virðulegur forseti við ræðum hér niðurstöðu eða úrskurð hæstaréttar varðandi stjórnlagaþingið sem haldið var að sú kosning hafi verið dæmd ógild ég er líka þeirrar skoðunar að það sé mjög alvarlegt mál að kosning í

og finna út hvað fór úrskeiðis

var mjög og er mjög merkilegt fyrirbæri það er nýmæli við gerð stjórnarskráa sem vakið hefur heimsathygli það var mjög víðtækt samráð haft um lögin varðandi stjórnlagaþingið í því samráði tóku meðal annars frá upphafi fulltrúar sjálfstæðisflokksins þó stjórnlagaþing hafi ekki verið á þeirra stefnuskrá það ber að meta framlag þeirra og gagnrýni sem var oft viðhöfð var til mikilla bóta fyrir málið og það er vel ég leyfi mér hins vegar að benda á að í stefnuskrám allra hinna flokkanna og líka framsóknarflokksins

á dagskrá þannig að ef framsóknarflokkurinn og formaður hans ætlar eitthvað að fara að draga í land með það þurfa þeir væntanlega að fara að halda sitt landsþing til

þó eftir honum verði að sjálfsögðu að fara ég hef lesið þennan úrskurð eða þessa ákvörðun mjög rækilega og ég tel miðað við það sem kemur þar fram að það hafi ekki tilefni til að ógilda kosninguna það er vísað í lög um kosningar til alþingis í þessum úrskurði en virðist vera gert einfaldlega eftir hentugleika því í kosningum um lög til alþingis segir að kosningar eigi ekki að ógilda nema sýnt sé fram á að misbresturinn á framkvæmdinni hafi haft áhrif á úrskurð kosninganna það hefur ekki verið gert í þessum málum það er ekkert sem bendir til þess að misbresturinn á framkvæmd hafi haft áhrif á úrslit kosninganna að því leytinu til og í fleiri atriðum sem koma fram í niðurstöðu hæstaréttar finnst mér þetta vera langsótt niðurstaða rekjanleiki kjörseðla er teorískt dæmi um hugsanlegt samsæri sem mjög ólíklegt væri að gæti nokkurn tímann gengið upp en samt er það notað sem ein af ástæðunum það hefur lengi verið uppi höfð gagnrýni úti í samfélaginu og víðar hvernig skipað er í stöður dómara á íslandi þar á meðal hæstaréttardómara það er mikil umræða um það meðal almennings utan veggja þinghússins að þetta sé pólitísk niðurstaða pólitískt skipað hæstaréttar og að sú umræða skuli vera til staðar er mjög vond ég heyri í fólki sem er með ugg í brjósti um það að verði hér haldið annað stjórnlagaþing muni hæstiréttur einfaldlega lýsa það ógilt líka kosninguna á það þessi uggur hjá fólki

réttarríkjum ég skal ekki segja um þann hæstarétt sem situr núna

er tvenns konar trúverðugleiki í raun og trúverðugleiki í ásýnd trúverðugleikinn í ásýnd skiptir máli hjá fjölda fólks er hæstiréttur íslands ekki með trúverðuglega ásýnd það er mjög vont það er óþolandi ástand og það er ekki við það búandi ef ísland á að teljast áfram réttarríki það voru gerðar hér breytingar á lögum um skipan dómara fyrir jól þær gengu ekki nógu langt þær hafa enn þá opið fyrir þann glugga að ráðherra geti skipað dómara með einföldum stuðningi einfalds meiri hluta alþingis ef hann gengur gegn tillögum nefndar sem á að leggja til hverjir verða dómarar þannig að hér þarf að verða bragarbót á en það er kannski seinni tíma mál mig langar að víkja aðeins að stjórnlagaþinginu stjórnlagaþing er á stefnuskrá fjögurra þeirra flokka af fimm sem nú eiga fulltrúa á alþingi þingmenn voru kosnir út á þær stefnuskrár vissulega er hefð fyrir því á alþingi að fylgja ekki stefnuskrám um leið og þeir eru komnir inn ég mun reyna að halda þingmönnum við efnið í þessu sambandi það þarf að

og það þarf að gera það með öðrum hætti heldur en þingmenn einir sinni þeirri vinnu það hefur ekki tekist hingað til og eins og greinilega hefur komið fram hér í þingsal í dag og undanfarna daga og vikur mun það að öllum líkindum ekki takast í framtíðinni hvað er þá til ráða það má lagfæra núverandi lög það má breyta dagsetningu kosninganna og halda þær aftur það er einfaldasta leiðin það eru ýmsir ágallar á lögunum um stjórnlagaþingið að mínu mati sérstaklega um starfshætti þess og hvernig skipað er í nefndir stjórnlagaþingsins það er mjög miðstýrt í starfsháttum sínum það eru þrjár nefndir þriggja manna og forseti stjórnlagaþingsins hefur mjög mikil völd samkvæmt lögunum það virðist vera líka álitamál hjá mörgum þó það komi nú vel skýrt fram í lögunum að mínu mati hvort stjórnlagaþingið sjálft geti vísað sínum eigin niðurstöðum til þjóðaratkvæðagreiðslu áður en alþingi fær þær til meðferðar það er eitt af þessum grundvallaratriðum en burtséð frá því þurfum við að halda áfram með þetta ferli og ég tel að það sé forgangsmál það má ekki láta það dankast fram yfir á haustþingið og framyfir á næsta vorþing það þarf ekki að taka langan tíma allsherjarnefnd eyddi mjög miklum tíma af vinnu sinni í því að taka tillit til sjónarmiða sérstaklega sjálfstæðisflokksins

við munum fá vonandi efnislega gagnrýni frá þeim en við þurfum ekki að elta ólar lengur þar sem komið hefur berlega í ljós að þeir styðja ekki málið almenningur þjóðin veit hvað gerðist hér í hruninu og veit hvað er að það er einfaldlega eðlilegt og sjálfsagt eftir svona hrun að almenningur fái að koma að því sjálfur að skrifa lýðveldinu nýja stjórnarskrá og að alþingi fylgi henni svo úr hlaði í samræmi við stjórnskipanina ég vona svo sannarlega